Deformované plody s nadmerne veľkými orgánmi umierajú v materniciach pokusných zvierat, iné sa rodia mŕtve, ďalšie zahynú len pár dní po narodení.

Preto zákaz predaja klonovaných zvierat a ich potomstva patrí do nariadenia o nových potravinách.